Apreciez foarte mult sistemul EUROSUR, apreciez și munca depusă și, bineînțeles, întâmpinarea din partea Comisiei. Vorbim foarte mult de efecte, vorbim foarte mult de ceea ce s a întâmplat și de cât de tragic este, însă vorbim mult prea puțin despre cauze. În momentul de față vorbim, avem de a face mai degrabă spus, cu sisteme deficitare în ceea ce privește supervizarea la granițe, în special la granițele maritime, vorbim de o colaborare deficitară în ceea ce privește securitatea între statele membre ale Uniunii Europene sau între Uniunea Europeană ca un întreg și țările africane, și vorbim deseori chiar de lipsă de fonduri și aparatură de intervenție.

Poliția maritimă nu are cum să ajungă la locul faptei într un timp record pentru a prinde făptașii. De aceea, cred că avem nevoie de o mult mai bună colaborare în ceea ce privește combaterea pirateriei și avem nevoie de o colaborare mai bună între guvernele statelor membre, respectiv statele africane.